Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Verkehrssektor ist heute immer noch zu 95 von fossilen Kraftstoffen abhängig und ist der einzige Sektor, in dem die Treibhausgasemissionen innerhalb der letzten 25 Jahre sogar gestiegen sind. Ich begrüße unseren Bericht zur emissionsarmen Mobilität sehr. Wir setzen wichtige Impulse für eine saubere und effizientere Mobilität. Zwei Punkte möchte ich aber noch einmal besonders hervorheben. Erstens Wenn wir ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösungen finden wollen, muss Technologieoffenheit das leitende Prinzip sein. Es wird nicht eine einzige Lösung für alle Formen von Mobilität geben. Bei allen Stärken des batterie elektrischen Antriebs sollten wir alle anderen Innovationen nicht voreilig abwürgen. Zweitens Diese Strategie darf nicht nur für die Stadtbewohner sein. Wir dürfen auch die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in den ländlichen Regionen Europas nicht vergessen. Gerade dort, wo die Bereitstellung öffentlichen Verkehrs zunehmend schwieriger wird, müssen wir auch in Zukunft bezahlbare Mobilität sicherstellen.